Vážený pane předsedající, jako zpravodaj zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin bych Vám rád na úvod rozpravy sdělil základní informace o tomto návrhu a jeho dosavadním projednávání ve výborech. Návrh byl předložen Evropskou komisí v polovině minulého roku jako součást širšího balíčku týkajícího se celého potravinového řetězce, tj.

Některé součásti tohoto balíčku, konkrétně nařízení o osivech, již tento parlament úplně zamítl.

Tento regulační rámec se jak Radě, tak také Komisi jeví jako nedostatečně účinný, o čemž svědčí v posledních letech rostoucí příliv a výskyt škodlivých organismů na území Evropské unie. V posledních letech se v důsledku stále rostoucího dovozu objevila významná ohniska výskytu nebezpečných škodlivých organismů, která měla silně negativní dopad v lesnictví.

Byly provedeny konzultace s národními dozorovými orgány a vypracovány varianty. Komise zvolila variantu založenou na stanovení priorit, modernizaci systému, zintenzivnění prevence a posílení opatření proti ohniskům výskytu.

definitivně rozhodnout o postoji Evropského parlamentu k tomuto nařízení. Během diskuzí ve výborech se ukázalo, že hlavní politický problém se nachází v článku 40, který definuje pravidla pro dovoz rostlin a jejich plodů a dalších částí nebo výrobků z nich do Evropské unie. Tento článek je klíčový z toho důvodu, že definuje celou filozofii regulace tohoto obchodu. Evropská unie byla od svého založení až dosud v této konkrétní oblasti příkladem otevřeného obchodního systému. Díky tomu je EU stále největším dovozcem i vývozcem rostlinných produktů na světě. Tuto základní filozofii obsahuje i návrh Komise a tuto filozofii podporují i evropští producenti a obchodníci s rostlinnými materiály.

uzavřený systém pro obchod s rostlinnými materiály. Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je zásadní a neumožňuje žádný kompromis. Mé stanovisko jako zpravodaje k této změně filozofie celé regulace je negativní, jsem přesvědčen o tom, že takový postup by byl v rozporu s celosvětovými fytosanitárními pravidly a jeho zavedení by vedlo k okamžitým odvetným opatřením ze strany obchodních partnerů. Takový systém by těžce poškodil evropské producenty a obchodníky s rostlinnými materiály a měl by za následek snížení objemu dovozu i vývozu těchto materiálů z a do EU s negativními dopady na hospodaření evropských firem i na zaměstnanost. Věřím, že tyto skutečnosti budou předmětem seriózního posouzení ze strany všech poslanců před zítřejším hlasováním.